Mais c'est une blague! Cette compagnie fait manifestement des passagers une variable d'ajustement.

Cet épisode met en évidence les limites du modèle low cost qui n'est vertueux ni pour la planète, ni pour les salariés, ni pour les consommateurs.